Señor presidente, el conflicto del Cáucaso sur está sin resolver desde hace más de tres décadas, un conflicto más de la vecindad de la Unión Europea tanto Armenia como Azerbaiyán, dos de los países más militarizados del mundo

Turquía, que, mientras, busca recolocarse como un actor clave en el Cáucaso desestabilizando la región, algo que debe terminar. Esta escalada del conflicto y las agresiones tiene el potencial de crear miles de refugiados y desplazados internos. Nos sumamos claramente a la petición de la ONU y del alto representante y pedimos un alto el fuego inmediato, el fin de las hostilidades, la vuelta a la mesa de la negociación en el marco del Grupo de Minsk sin precondiciones, como ya Armenia ha declarado que está dispuesta a hacer. La Unión Europea debe implicarse, de manera coordinada en colaboración con los organismos regionales, la sociedad civil y los países vecinos. Tras diecisiete años de política de vecindad tenemos más conflictos en nuestras fronteras. Los países europeos están divididos en su política exterior.

Necesitamos una nueva política de vecindad, cooperativa y no competitiva, basada en los principios de seguridad humana, de las poblaciones, cultura de paz y desarme, con un desarrollo económico siempre en mutuo beneficio.